Signora Presidente, Signor Commissario, onorevoli colleghi, per il Mali abbiamo adesso tre punti fermi la missione delle Nazioni Unite, la tavola dei donatori, che tutto sommato relativamente presto ha stanziato fondi importanti, e un calendario elettorale. Noi stiamo soprattutto attenti alle elezioni presidenziali, vedremo se si potranno ottenere anche quelle legislative. E poi, anche un quarto elemento, per una volta l'Unione europea ha una posizione unitaria, il che visto quello che è successo in Libia, in Iraq e adesso in Siria, non è poco. Il Mali merita tutto questo, è vittima di una guerra di cui non è stato responsabile, e di una barbarie che tagliava le mani, picchiava le donne e distruggeva i monumenti. Però, dobbiamo fare tesoro della lezione di quello che è accaduto in Afghanistan, vale a dire, prima cosa i fondi, che ci sia un effettivo coordinamento perché si evitino la cacofonia e i duplicati di tanti donatori che poi magari si pestano i piedi seconda cosa, che i finanziamenti arrivino davvero, non siano soltanto stanziati, ma che poi se ne possa disporre effettivamente e poi in terzo luogo che la classe politica del Mali si assuma anche le sue responsabilità. Il Mali è vittima anche delle sue contraddizioni che vengono da lontano e che questa crisi può cercare di sciogliere. Questo vuol dire lotta alla corruzione, partiti che abbiano una vera vocazione nazionale e servizi ai cittadini in tutto il territorio, in modo che la pacificazione del nord e un nuovo corso democratico abbiano veramente senso. Ora il Mali, si dice, un paese, che io credo di conoscere abbastanza bene, che nessuna malattia è naturale, è sempre imputabile a qualcuno o a qualcosa e tutto sommato ci sono anche nomi e cognomi di quelle che sono state delle debolezze nello stato di diritto, una debolezza nello stato del Mali che non ha retto al conflitto militare di cui è stato investito. Questi pensieri neri, come li chiamava Ampateba, che adesso devono essere estirpati e la classe dirigente del Mali se ne deve assumere anche la sua responsabilità.